Mam zaszczyt jako przedstawiciel polskiej prezydencji przedstawić stanowisko Unii Europejskiej i państw członkowskich z okazji Światowego Dnia AIDS, uzgodnione z Komisją Europejską a następnie przyjęte 28 listopada 2011 przez Radę. W dniu dzisiejszym, w Światowym Dniu Walki z AIDS w roku 2011, Unia Europejska i państwa członkowskie łączą się z osobami na całym świecie, czcząc pamięć ich zmarłych na AIDS krewnych, przyjaciół i bliskich, i ponownie potwierdzają swoje zobowiązanie do wspierania wszystkich osób żyjących z HIV oraz osób dotkniętych epidemią AIDS. W tym roku obchodzimy szczególną rocznicę dokładnie 30 lat temu świat dowiedział się o HIV i AIDS.

Podczas tych trzydziestu lat walki i poświęcenia milionów ludzi ponad 30 milionów osób straciło życie, a 16 milionów dzieci zostało osieroconych z powodu AIDS.

Szacuje się, że obecnie na całym świecie z HIV żyje 33,3 miliona osób, a każdego dnia dochodzi do 7 tysięcy nowych przypadków zakażeń, głównie w krajach o niskim i średnim dochodzie. Te 30 ostatnich lat to też okres nigdy wcześniej nieobserwowanego poziomu zaangażowania i partnerstwa. W konfrontacji z HIV dowiedzieliśmy się, jak wiele znaczą partnerstwo i dialog oraz przekonaliśmy się,

Unia Europejska jest dumna z faktu, że wysiłki podejmowane przez nią wraz z tak istotnymi partnerami jak UNAIDS, WHO, Globalny fundusz na rzecz walki z AIDS, gruźlicą i malarią, UNITAID, osoby żyjące z HIV i społeczeństwo obywatelskie przyczyniły się do uzyskania niezwykłych osiągnięć w światowej konfrontacji z HIV i AIDS.

Oznacza to, że HIV i AIDS nadal są jedną z największych przeszkód na drodze tych krajów ku rozwojowi.

25. Dzięki partnerstwom z tymi krajami Unia Europejska nasili swoje wysiłki na rzecz zmiany tej niemożliwej do zaakceptowania sytuacji, wzywając do pilnego zintensyfikowania programów profilaktycznych i świadczeń na szczeblu regionalnym i krajowym, które mogą doprowadzić do wyeliminowania HIV i AIDS. Unia Europejska odegra decydującą rolę w konfrontacji z HIV i AIDS poprzez wzmocnienie swojej wiodącej pozycji i lepsze dostosowanie działań instytucji Unii Europejskiej do zmieniającego się kontekstu HIV na szczeblu globalnym i europejskim. Wyzwaniem dla nas jest teraz utrzymanie AIDS jako kwestii priorytetowej oraz przyspieszenie działań podejmowanych na szczeblu globalnym, regionalnym, krajowym i lokalnym w celu zakończenia epidemii. Unia Europejska z zadowoleniem przyjmuje wszechstronny przegląd postępu realizacji zobowiązań wynikających ze wszystkich milenijnych celów rozwoju z roku 2000 oraz ambitnych celów na rok 2015 określonych w deklaracji politycznej w sprawie HIV AIDS pod nazwą Zwiększamy wysiłki na rzecz eliminacji HIV AIDS przyjętej na poświęconym AIDS posiedzeniu wysokiego szczebla Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w czerwcu 2011. Realizacja tych celów przybliży nas do świata bez nowych zakażeń HIV, bez zgonów związanych z AIDS i bez dyskryminacji. Unia Europejska przyłącza się do społeczności osób działających przeciwko epidemii AIDS we wspieraniu strategii UNAIDS zero nowych zakażeń, zero dyskryminacji i zero zgonów z powodu HIV AIDS Getting to zero oraz, korzystając z okazji, jaką jest Światowy Dzień Walki z AIDS, potwierdza swoją wolę udziału w realizacji naszego wspólnego zadania, jakim jest pokonanie epidemii HIV. Ponownie potwierdzamy zobowiązanie Unii Europejskiej do pracy na rzecz osiągnięcia wyznaczonych na 2015 r. celów, polegających na rozpoczęciu leczenia antyretrowirusowego u 15 milionów osób zakażonych HIV, zmniejszeniu o połowę liczby zakażeń przenoszonych drogą płciową, zmniejszeniu o połowę liczby zakażeń HIV wśród osób przyjmujących dożylnie narkotyki, wyeliminowaniu przenoszenia HIV z matki na dziecko oraz znacznemu zmniejszeniu liczby zgonów matek z powodu AIDS. Unia Europejska podkreśla, że profilaktyka stanowi najskuteczniejszy sposób powstrzymania epidemii HIV. Musimy upewnić się, że strategie profilaktyczne mają kompleksowy charakter, są opracowane w oparciu o dostępną wiedzę z pełnym poszanowaniem praw człowieka i zrozumieniem kontekstu lokalnego przy jak najpełniejszym wykorzystaniu już istniejących metod profilaktycznych oraz jednoczesnym promowaniu nowych metod i technologii. Unia Europejska z niepokojem zwraca uwagę na fakt, że kobiety i dziewczęta są szczególnie narażone na zakażenie HIV ze względu na czynniki fizjologiczne, ekonomiczne i społeczne, nierówności i przemoc związane z płcią. Kobiety i dziewczęta stanowią ponad 50 wszystkich osób żyjących z HIV, a HIV i AIDS pozostają najważniejszą przyczyną zachorowalności i śmiertelności kobiet w wieku rozrodczym. Z tego względu Unia Europejska nasili działania służące promocji podejścia uwzględniającego kwestie płci, równouprawnienia i upodmiotowienia kobiet oraz działania na rzecz praw kobiet, w szczególności prawa do ochrony przed ryzykownymi zachowaniami seksualnymi, zwłaszcza w kontekście zwalczania handlu ludźmi i wszelkich form wykorzystywania seksualnego. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na promowanie odpowiedzialnych zachowań, szczególnie wśród mężczyzn. Unia Europejska szczególną uwagę zwraca na populacje najbardziej narażone na ryzyko zakażenia, w tym na mężczyzn mających kontakty seksualne z mężczyznami, osoby przyjmujące dożylnie narkotyki, migrantów, więźniów, mniejszości etniczne, osoby świadczące płatne usługi seksualne i ich klientów. Populacje te są często marginalizowane, a dostęp do nich utrudniony, co zwiększa ich podatność na zakażenie HIV. Jednocześnie zauważamy z niepokojem, że większość młodzieży nadal ma ograniczony dostęp do programów w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, oferujących informacje, umiejętności, świadczenia i wsparcie społeczne. Niezwykle ważne jest zapewnienie szerokiego dostępu do specjalnie przygotowanych programów i świadczeń profilaktycznych, w tym do poufnego testowania i poradnictwa w zakresie HIV, wysokiej jakości męskich i damskich prezerwatyw w przystępnej cenie, wszechstronnej edukacji seksualnej, programów redukcji szkód i innych dostępnych środków profilaktycznych. Przy planowaniu skutecznej profilaktyki i opieki związanej z HIV nie należy zapominać o profilaktyce i leczeniu innych infekcji przenoszonych drogą płciową wirusowego zapalenia wątroby typu B i C oraz gruźlicy. Wzywamy do pogłębienia współpracy w tym zakresie i włączenia programów dotyczących HIV i AIDS do podstawowej opieki zdrowotnej, w tym programów z zakresu zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz wzmocnienia programów i świadczeń związanych z profilaktyką i leczeniem wszystkich tych chorób. Unia Europejska uznaje potrzebę większego zaangażowania osób żyjących z HIV lub AIDS we wszystkie aspekty procesu planowania, wdrażania i monitorowania polityk, strategii i programów w zakresie profilaktyki i wsparcia. Jesteśmy świadomi kluczowej roli, jaką odgrywają organizacje pozarządowe, w tym organizacje zrzeszające osoby i środowiska dotknięte HIV dla podtrzymywania krajowych i lokalnych działań w tym zakresie. Unia Europejska z zadowoleniem przyjmuje znaczny wzrost dostępności leczenia antyretrowirusowego, z niepokojem jednak odnotowuje różnice w dostępności w zależności od regionu. Obecnie ponad 6,5 miliona osób w krajach o niskim i średnim dochodzie poddaje się leczeniu antyretrowirusowemu. Jednak wciąż 8 milionów osób kwalifikujących się do leczenia jest pozbawionych tej możliwości. Wyniki niedawnych badań naukowych dotyczących skuteczności leków antyretrowirusowych zwiększają możliwości w zakresie profilaktyki HIV i umożliwiają podjęcie skuteczniejszej walki z epidemią. Pragniemy podkreślić nasze zaangażowanie na rzecz powszechnego dostępu do leczenia antyretrowirusowego, opieki i wsparcia dla osób żyjących z HIV lub AIDS oraz znaczenie zaangażowania i inwestycji na poziomie krajowym z uwzględnieniem poszanowania godności, praw i swobód osób zakażonych. Unia Europejska docenia znaczny spadek liczby nowych zakażeń wirusem HIV przenoszonym z matki na dziecko. Potwierdzamy nasze zaangażowanie w działania prowadzące do powszechnego dostępu do profilaktyki zakażeń wertykalnych, by wyeliminować zakażenia HIV wśród dzieci i ocalić życie ich matek. Unia Europejska ponownie potwierdza, że wszystkie osoby żyjące z HIV lub AIDS, w szczególności dzieci i młodzież, powinny móc korzystać z najlepszych dostępnych metod opieki, leczenia i wsparcia. Ponownie podkreślamy potrzebę włączenia kwestii HIV AIDS oraz praw zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego do strategii i programów na szczeblu lokalnym, krajowym, regionalnym, międzynarodowym. Państwa członkowskie powinny chronić osoby żyjące z HIV lub AIDS przed dyskryminacją, napiętnowaniem i pozbawieniem ich praw i swobód. Unia Europejska potwierdza także swoje zaangażowanie i poparcie na rzecz zniesienia ograniczeń dotyczących prawa wjazdu i pobytu krótko i długoterminowego wobec osób żyjących z HIV, dekryminalizacji homoseksualności i zniesienia każącego ją prawa, gdyż takie zapisy prawne ani nie stanowią właściwych narzędzi do walki z epidemią, ani nie dają wsparcia populacjom szczególnie narażonym na zakażenie. Unia Europejska przyznaje, że w dobie kryzysu gospodarczego kwestią kluczową jest odpowiednia alokacja dostępnych środków, w tym na promocję zdrowia i działania profilaktyczne. Potwierdzamy zatem nasze zdecydowane zaangażowanie w działania na rzecz skuteczności i efektywności realizowanych już programów i świadczeń oraz wzmocnienia krajowych systemów opieki zdrowotnej, zasobów ludzkich, niezbędnych do zapewnienia świadczeń zdrowotnych, edukacyjnych i socjalnych o kluczowym znaczeniu dla zapobiegania zakażeniom HIV, ich leczenia, opieki nad osobami żyjącymi z HIV AIDS oraz ich wspierania.